Drastisch ingrijpen van de Europese Centrale Bank en de invoering van euro obligaties kunnen slechts tijdelijk de druk op het financiële systeem verlichten. Europa moet de tijd gebruiken om de onderliggende problemen aan te pakken. Ten eerste, een gecontroleerde afbouw van onhoudbaar hoge schuldenniveaus bij overheden, de private sector, en met name banken. En ten tweede, het dempen van het destabiliserende effecten van grote verschillen in economische concurrentiekracht tussen lidstaten op het financiële systeem. De vraag die zich nu steeds krachtiger opdringt kunnen de maatregelen die zijn afgesproken of worden besproken op weg naar de Europese Raad van 8 en 9 december een afdoend antwoord bieden? Kunnen strengere begrotingsdiscipline en hulp van het Internationaal Monetair Fonds volstaan?

Wellicht moeten we met elkaar de eurozone tijdelijk grondig reorganiseren om meer stabiliteit in het financiële systeem en de economie op de middellange termijn te krijgen. Dat biedt perspectief aan alle landen van de eurozone en de Europese Unie.